Salvini s'est servi de vies humaines pour se livrer à un chantage politique et, accessoirement, à de la gesticulation électorale.

Pourtant, nous comprenons et nous partageons la colère des citoyennes et citoyens d'Italie, de Malte, de Grèce, ces pays de première ligne de l'accueil des migrants, trop souvent livrés à eux mêmes par les autres États membres. De l'Italie de Salvini à l'Autriche de Kurz, en passant par la Belgique de De Wever, la France de Macron, la Hongrie d'Orbán ou la Pologne de Kaczynski, l'Europe forteresse semble devenue l'alpha et l'oméga d'une majorité de dirigeants européens. Sous couvert de fermeté et d'humanité, il s'agit pour eux de refouler et de contenir à distance, quitte à payer des dictateurs ou des bandes armées pour transformer leur pays en prison à ciel ouvert. Mais regardons la réalité en face, le défi des migrations vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire ne disparaîtra pas. Entre les guerres et les persécutions, la faim, le changement climatique et l'exploitation économique, les causes qui poussent des êtres humains sur le chemin de l'exil demeurent brûlantes. Si les chefs d'États et de gouvernement qui se gaussent souvent d'être des leaders s'arc boutent sur des réponses à la fois coûteuses, inhumaines et vouées à l'échec, le Parlement européen a pris une autre direction, et comme vous Monsieur le Président, je suis fier d'appartenir à une assemblée qui a su trouver une large majorité pour mettre fin au système inique de Dublin et le remplacer par une approche collective, responsable et solidaire. Or, les responsables politiques qui siègent ici sont issus des mêmes pays et appartiennent aux mêmes partis que les chefs d'État et de gouvernement et leurs ministres. Alors dites moi pourquoi ce qui est possible pour nous, ici, leur est impossible derrière les portes fermées du Conseil?

Salvini cherche vraiment la solidarité des Européens, il sait ce qu'il lui reste à faire soutenir au sein du Conseil la position du Parlement.

Mais l'Europe est très loin aujourd'hui de prendre sa juste part dans l'accueil. Nous pouvons, nous devons faire plus, et mieux. C'est une question de justice, de solidarité et de responsabilité.